Paní předsedající, já jsem s radostí podpořil toto usnesení. V minulém volebním období jsme mnohokrát debatovali o situaci v Bolívii, o tom, kam tuto zemi prezident Morales vede, a vyjadřovali jsme znepokojení nad situací v této zemi. Ve chvíli, kdy zde byly velké pochyby o regulérnosti voleb, ve kterých měl být prezident Morales opětovně zvolen, tak to, že nakonec tento diktátor uprchl ze země a že v tuto chvíli obě komory bolívijského parlamentu připravují nové, svobodné prezidentské volby, by nás mělo uspokojit a naplnit radostí. Na druhou stranu je třeba dělat vše pro to a dohlížet na to, aby tyto volby opravdu proběhly řádně a aby se tak situace v této velmi zbídačené zemi začala zlepšovat.